akútne potrebné na vypracovanie razantných krátkodobých, strednodobých a dlhodobých stratégií na oživenie hospodárstva EÚ, aby bolo konkurencieschopné. Som presvedčený, že uzatváranie obchodných zmlúv a otváranie európskeho trhu nesmie prichádzať na úkor bezpečnosti spotrebiteľov EÚ a hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia. Preto opätovne pripomínam, že všetky dohody o voľnom obchode by mali obsahovať ustanovenia o rešpektovaní základných ľudských práv a určite minimálnych environmentálnych, ako aj sociálnych noriem.